Deswegen möchte ich prinzipiell zu den Fragen der Rückübernahmeabkommen der Europäischen Union mit Drittstaaten einige Gedanken anmerken. Erstens Diese Abkommen sind sinnvoll und sie sind notwendig, weil wir in Europa Recht haben, das Zuwanderung regelt. Wenn wir aber Recht haben, das Zuwanderung regelt, dann gibt es auch Menschen, die sich illegal hier aufhalten, und dann ist der nächste konsequente, logische Schritt, dass es dann auch Rückführung geben muss. Bei vielen dieser Grundsatzaussagen sind die Linken, die Sozialisten oft an unserer Seite, wenn es dann aber um die konkrete Entscheidung geht, so ein Abkommen auch zu schließen, dann verweigern sie die Zusage. Deswegen glaube ich, dass wir trotzdem konsequent bleiben müssen. Zweitens sind Standardmenschenrechte einzuhalten. Die Alternative zu einem solchen Abkommen ist natürlich nicht, dass wir bessere Menschenrechtsstandards haben. Wer dieses Abkommen ablehnt, akzeptiert, dass wir 27 unterschiedliche Rechtsstandards in der Europäischen Union haben, die nicht so überwacht werden, wie dies auf europäischer Ebene der Fall ist. Und das Dritte und für mich Wichtige ist die Frage Wie können wir die Partnerschaft mit den Drittstaaten in Zukunft auch attraktiv machen?

Wenn wir bei der Welthandelsrunde europäische Märkte öffnen, dann müssen uns die Drittstaaten auch die Möglichkeit geben, über Rückführung zu reden. Oder wenn es um die Frage der Zuwanderung im legalen Bereich geht, müssen die Drittstaaten in der Lage sein, uns Zugeständnisse bei der Rückführung zu machen.